Wir erleben heute einen historischen Moment, denn es gilt, die Weichen für die nächsten fünf Jahre in personeller Hinsicht zu stellen. Es sind bewegte Zeiten, und allein die Wahlbeteiligung hat uns gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Interesse an der Europäischen Union zeigen.

Sie erwarten von uns Garantien für den Wohlstand, die Freiheit und die Sicherheit letztlich ein Europa, das schützt, wie es auch die österreichische Ratspräsidentschaft zum Motto gehabt hat. Die Europäische Volkspartei ist die stärkste Kraft, und wir stellen den Anspruch, gestalten zu wollen. Der Prozess der Nominierung kann zu Recht kritisiert werden, und er ist bereits einhergegangen mit einem Verlust des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger. Aber zu trennen davon ist die Person der Nominierten. Jetzt geht es darum, dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger rasch wiederherzustellen.

Wir brauchen eine handlungsfähige Europäische Union, und es gilt auch, Defizite zu beseitigen. Ich nehme Sie hier beim Wort, wenn Sie dafür eintreten, das Spitzenkandidatensystem in Zukunft auch rechtlich verankern zu wollen. Denn die Bürgerinnen und Bürger müssen wir mitnehmen. Wir müssen ihnen vor allem zeigen, dass die Entscheidungen hier auf europäischer Ebene transparent gefällt werden.

Wir brauchen aber vor allem auch Persönlichkeiten, die bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, aktiv zu gestalten und das auch umzusetzen. Wir haben mit Ihnen eine Person an der Spitze der Kommission, die durchsetzungskräftig ist. Mich haben Sie nicht erst heute davon überzeugt. Aber ich glaube, es sind auch sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen heute davon überzeugt worden. Daher haben Sie unsere volle Unterstützung. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass ich glaube, dass Sie auf die richtigen Themen setzen, dass auch Themen in den Fokus gelangen, die bisher noch nicht im Fokus waren, etwa Gewalt gegen Frauen.